Formarea Alianței pentru Integrare Europeană, urmare a alegerilor anticipate din iulie 2009, reconfirmă angajamentul proeuropean al cetățenilor din Republica Moldova. Este un pas extrem de important pe care Moldova și Uniunea Europeană nu își pot permite să îl folosească greșit. Situația politică este încă fragilă, de aceea, succesul alianței și, implicit, al unei Moldove democratice, depinde foarte mult de sprijinul partenerilor săi europeni.

Opțiunea europeană a poporului moldovean este reprezentată acum și la nivel politic. De aceea, trebuie să susținem necondiționat Alianța pentru Integrare Europeană din Republica Moldova, singura șansă pentru o integrare graduală, dar rapidă, în familia europeană. Cer Comisiei Europene să urgenteze negocierile pentru semnarea noului acord cu Republica Moldova și să folosească toate mijloacele necesare pentru a ajuta această Republică să depășească situația financiară dificilă în care se găsește.